Señorías, el informe de la Red Europea por la Igualdad Lingüística sobre la discriminación en España es contundente. En el Estado español, aquellos hablantes de lenguas cooficiales, como el catalán o valenciano —como nosotros lo llamamos—, el gallego, el vasco, el aragonés o el asturiano, ven vulnerados sus derechos fundamentales de forma incompatible con una democracia. El informe recoge cientos de casos que llegan a límites aberrantes, como negar la asistencia médica o golpear a personas por hablar esas lenguas cooficiales. La mayoría de esos ataques son causados por agentes de la Administración española, incluyendo a fuerzas de seguridad, que actúan impunemente. Las autoridades españolas consienten esta vulneración de los derechos humanos, porque vivir en su propia lengua es un derecho fundamental que todo Estado europeo debería asegurar. Si toleramos que Gobiernos como el español permitan este tipo de prácticas nos convertimos en cómplices.